Míg a 90 es években a koszovói albánok autonómiaköveteléseiről hallhattunk, mára Koszovó az EU tagállamok többség által elismert, független állammá vált. A kettő között azonban nem volt zökkenőmentes az út, véres harcok és rengeteg áldozat, továbbá két, gazdaságilag is elvesztegetett évtized kellett hozzá.

Amikor pedig a nemzetközi közösség nem vette komolyan a Rugova vezette békés tiltakozásokat, talán nem sejtette, hogy hozzájárul az erőszak, a fegyveres harc kialakulásához. Az etnikailag vegyes lakosságú térségekben, a Nyugat Balkán pedig ilyen, a különböző őshonos nemzeti kisebbségi közösségek önigazgatásának lehetővé tétele a társadalmi béke elsődleges feltétele. Erre tanít minket Koszovó nem is olyan távoli történelme. Az Uniónak oda kell figyelnie a nemzeti kisebbségek hangjára, jobban, mint eddig tette.